virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um stofnun íslenskrar handverksdeildar í listaháskóla íslands meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn arndís soffía sigurðardóttir ásbjörn óttarsson björgvin g sigurðsson gunnar bragi sveinsson jón gunnarsson ragnheiður e árnadóttir sigmundur ernir rúnarsson sigurður ingi jóhannsson tryggvi þór herbertsson unnur brá konráðsdóttir og vigdís hauksdóttir tillögugreinin ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að koma upp íslenskri handverksdeild í listaháskóla íslands íslenskt handverk lærðra sem leikmanna stendur mjög hátt á heimsmælikvarða um allt land eru snjallir handverksmenn að verki í prjónlesi útskurði rennismíði járnsmíði mótun í leður og bein og gler og listmálun svo að nokkuð sé nefnt reglulegar sýningar handverksmanna undirstrika að hér er um að ræða listamenn af guðs náð og það hefur skort á að þessum verkmenntaþætti þessari reynslu þessari guðsgjöf sé sinnt í íslenska skólakerfinu en þessi verkmenntaþáttur er ýmist sjálfsprottinn eða líður fram mann af manni í hefðum reynslu og verkviti í grunnskólum og verkmenntaskólum er að sjálfsögðu unnið á vettvangi íslensks handverks í smíðum föndri myndmennt og fleiri þáttum en rík ástæða er til þess að leggja meiri rækt við þennan þátt íslensks þjóðlífs og leggja öflugri grunn að kennslu á þessum sviðum í íslenska skólakerfinu margt hefur verið vel gert og margir eru þeir hópar og áhugaaðilar víða um land sem rækta íslenskt handverk og þar ber ekki síst að þakka konum landsins íslenskum konum sem hafa fylgt þessu fastar eftir en aðrir í þjóðfélaginu það er rík ástæða til þess að styðja sérstaklega við íslenska prjónlesið sem að öllu jöfnu er unnið af konum í öllum byggðum landsins handverk sem er stolt íslensks iðnaðar umfram margt annað þó spilar tvískinnungurinn þarna inn í virðulegi forseti eins og í svo mörgu og það er gott dæmi um það sem á sér stað í ræðusal háttvirtur alþingis í háttvirtu alþingi íslendinga þannig eru mál vaxin að það eru ákveðnar reglur hér um klæðnað í salnum og það er kannski eðlilegt og af hinu góða að einhver regla sé á því en á sama tíma og þingmenn geta komið hingað í sal í mussum í áprentuðum bolum í ódýrustu klæðum sem þykja ekki henta kannski að öllu jöfnu nema á útihátíðum á sama tíma og karlmönnum eru settar mjög strangar skorður um klæðnað hér i þinginu leyfist þessi frjálslegi klæðnaður og á sama tíma er það bannað að ganga til að mynda í íslenskum peysujökkum prjónuðum íslenskum peysujökkum þetta náttúrlega er slík firra að það nær ekki nokkurri átt slík vanvirðing við íslenskt handverk við íslenskar konur og er smádæmi um það garð vitleysan getur gengið ingi þess vegna vildi ég nefna þetta virðulegi forseti að þarna þarf auðvitað að hafa reglur í heiðri eins og vera ber en það verður að vera eitthvert samræmi í galskapnum og ef fólk vill ekki

handverk íslenskra kvenna í bestu gerð klæða þá er eitthvað að það þarf að sýna íslensku handverki virðingu og hvatningu með því að stofna til handverksdeildar á íslenskum grunni í listaháskóla íslands listaháskólinn ætti einnig að vera í fararbroddi við að útfæra handverksþáttinn fyrir og með öðrum skólum landsins ef íslendingar leggja ekki rækt við sína eigin menningu er ranglega í leiðina lagt inn í framtíðina það er gott dæmi virðulegi forseti um ítursnjallan handverksmann sem lifir á íslandi í dag sem er ekki bara eins og við köllum handverksmaður heldur snillingur og listamaður af guðs náð sigga á grund í ölfusi af hverju ættum við ekki að nýta fólk eins og sigga á grund útskurðarmeistara hefur jafnvel skorið út íslenska gæðinginn fegurðina á fæti af hverju eigum við ekki að nota þetta fólk til þess að leggja grunn að áhuga og metnaði okkar fólks á íslandi til þess að rækta þennan garð betur en gert hefur verið að lokinni umræðu virðulegi forseti